Consider că UE ar trebuie să își păstreze rolul de lider climatic global și să dispună de o strategie clară în cadrul conferinței de la Durban. Este nevoie ca politica de mediu să fie integrată mai eficient în celelalte politici sectoriale.

În țara mea, planul de măsuri prioritare pentru implementarea acquis ului comunitar de mediu din acest an prevede 85 de măsuri. Pachetul legislativ se referă, în special, la controlul poluării industriale, gestiunea deșeurilor și calitatea apei. În același timp, strategia de adaptare a Deltei Dunării la schimbările climatice promovează producerea de energie din cultura durabilă de biomasă.